Poštovani predsjedavajući, mala i srednja poduzeća kralježnica su europske ekonomije pa je njihova dobrobit od ogromnog značaja za Uniju, države članice i europska društva. Da bi takva poduzeća prosperirala, važno je stvoriti dobru poslovnu klimu, držati porezno opterećenje u razumnim okvirima, olakšati im zajednički nastup u postupcima javne nabave, smanjiti administrativni teret te jačati cjeloživotno obrazovanje i učiniti ga dostupnim njihovim djelatnicima. Ambiciozne javne politike, poput novih zelenih politika Unije, ne smiju se prelamati preko leđa malih i srednjih poduzetnika koji si to ne mogu priuštiti. Visoki administrativni zahtjevi i parafiskalni nameti ozbiljna su brana razvoju poduzetništva i zato je za svaki novi propis važno napraviti procjenu učinka. Europska unija i države članice najviše za male i srednje poduzetnike mogu učiniti tako da im se maknu s puta.